virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með síðari breytingum meðflutningsmenn eru háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson kristján þór júlíusson ragnheiður elín árnadóttir gunnar bragi sveinsson og unnur brá konráðsdóttir þetta frumvarp snýst í stuttu máli um það að tryggja sjómönnum jafnræði við aðrar stéttir á íslandi það skýtur skökku við að sjómenn eru eina stéttin á íslandi sem ekki nýtur afsláttar á skatti vegna vinnu fjarri heimilis þetta er til háborinnar skammar og það er stutt síðan núverandi ríkisstjórn að afnema þennan þátt sem hefur verið kallaður löngum sjómannaafsláttur en er fyrst og fremst bara einfaldlega réttur fyrir það eins og allir aðrir landsmenn hafi stundað vinnu fjarri heimilis ef einhver stétt landsins sem er burðarás í því að vinna fjarri heimili þá eru það sjómenn þessu þarf að breyta þetta þarf að lagfæra og því er þetta frumvarp sett fram til viðmiðunar eru samsvarandi reglur til að mynda í noregi og í færeyjum sums staðar í evrópu eru miklu hærri upphæðir metnar sem skattafsláttur en þarna eru viðmiðunarlöndin þessar tvær nágrannaþjóðir okkar rétt til sjómannaafsláttar samkvæmt frumvarpinu hafa þeir einstaklingar sem stunda sjómennsku og eru lögskráðir í skipsrúm að því tilskildu að laun þeirra fyrir sjómennsku nemi þrjátíu prósent af tekjuskattsstofni þeirra hið minnsta það segir í stuttu máli að sjómannaafsláttur sjómanna á fiskiskipum skal vera fjórtán prósent af þeim hluta tekjuskattsstofns sem þeim hlotnast sem endurgjald fyrir sjómannastörf þó að hámarki þrettán hundruð sextíu þúsund krónur sjómannaafsláttur annarra sjómanna en sjómanna á fiskiskipum svo sem lögskráðra sjómanna sem starfa á varðskipi sanddæluskipi ferju eða farskipi sem er á förum milli landa eða eru í strandsiglingum innan lands skal vera fimmtán prósent af tekjuskattsstofni þó að hámarki átta hundruð sextíu og þrjú þúsund krónur þetta er það sem frumvarpið snýst um vonandi gengur það fram að sýna ekki íslenskri sjómannastétt þann yfirgang og dónaskap að tryggja ekki að þeir sitji við sama borð og aðrir landsmenn sem þurfa á löngum